Sie wissen ganz genau, dass die Asylbewerberzahlen in Österreich massiv zurückgegangen sind. Und wenn Sie von einem europäischen Asylsystem und einem europäischen Migrationssystem sprechen ich weiß ja nicht, wovon Sie sprechen Wir haben leider kein gemeinsames Asylsystem in Europa.

Wir haben leider keine gemeinsame Migrationspolitik.

Es geht darum, Menschen die Reisefreiheit zu erhalten, und nicht darum, von Ihnen hier Argumente zu bekommen, die in die falsche Richtung gehen!